Señor Presidente, Señorías, vivimos una gran polémica que tiene como referencias imprescindibles los conceptos de austeridad y crecimiento. Si se oye el ruido que se está formando, tal parecería que la idea del crecimiento fuera un invento luminoso de estos días. Nada más lejos de la realidad. En Europa rige, desde 1997, el pacto que precisamente se llama de estabilidad y crecimiento. Por eso, una gran parte de las políticas que llevan a cabo las instituciones europeas —como son las de cohesión, regional e investigación— son políticas destinadas al crecimiento y persiguen el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos. Por tanto, y me dirijo a la Comisión y a los miembros de este Parlamento que más posibilidades tienen de hacerse oír, no hay ningún complejo por nuestra parte a la hora de estar en ese debate, que nosotros podemos afrontar con la cabeza bien alta.